Am votat pentru această rezoluție, deoarece consider că lupta împotriva diabetului trebuie intensificată prin toate mijloacele. Aici mă refer, în primul rând, la prevenire. În condițiile în care, până în 2030, peste 16 din cetățenii europeni vor fi afectați de această maladie, este nevoie de educarea populației în acest sens. Din păcate, diabetul este o boală incurabilă, însă există o multitudine de modalități de prevenire a instalării sale. De aceea, Europa trebuie să investească mai mult în promovarea sportului și încurajarea unui mod de viață sănătos. Un alt element important este diagnosticarea corectă și rapidă atât a diabetului de tip 1, cât și a celui de tip 2. Astfel, s ar asigura tratamentul corespunzător al bolnavilor, precum și scăderea cheltuielilor rezultate din complicațiile ulterioare.